Monsieur le Président, l'accord final obtenu sur la refonte des directives relatives aux émissions industrielles est plus qu'acceptable, et je salue le travail de compromis qui a été réalisé. Ce paquet final reprend les points clés de la position que j'ai défendue avec plusieurs de mes collègues au sein de la commission de l'environnement, et qui visait à faire de ce texte une législation ambitieuse, mais réaliste. Premièrement, le maintien d'une certaine flexibilité pour les entreprises et les autorités compétentes pour l'octroi des dérogations. Ensuite, je tiens à saluer la nouvelle version de l'ESN, tellement polémique, et qui, dorénavant limité à certains secteurs, paraît beaucoup plus réalisable. Il est également important de souligner que l'accord trouvé permet une meilleure articulation avec la directive ETS et retire définitivement du texte de la nouvelle directive l'idée peu pertinente de la création d'un marché de quotas SO2 et NOX. Quelques bémols à ne pas oublier cependant, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sols. La directive sols étant toujours en attente, cette problématique importante ne sera malheureusement traitée que par les États membres qui disposent d'une législation propre. Demain, le Parlement se doit d'adopter les éléments de l'accord trouvé à l'issue des trilogues. Un travail énorme a été fourni de toutes parts afin d'éviter le renvoi de ce texte en conciliation, un texte qui, je dois le rappeler, est d'une importance cruciale, à la fois pour l'industrie, mais aussi pour la politique environnementale européenne.